Also Jawohl, die Europäische Union ist noch nicht abgeschlossen. Jawohl, wir haben die schwerste Wirtschaftskrise gehabt. Nein, es war kein Wunder, sondern aus heutiger Sicht doch relativ pragmatische und nicht schlechte Politik, die da gemacht worden ist, aber wir können es noch nicht abschließend beurteilen. Und welchen Beitrag jetzt in welcher Form die Wirtschaft zu leisten hat, das ist eine knifflige Frage.